Señor Presidente, quiero abundar en el mismo sentido en que ha hablado mi compañero, el señor Cofferati, porque, en efecto, la protección de los consumidores pasa por una protección reforzada de los derechos de propiedad intelectual, en particular las marcas y los derechos de autor en las aduanas, ya que, en algunos casos, el fraude puede poner en riesgo la vida de los consumidores. Por ello, debemos dotar a la Unión y a los Estados miembros de los medios necesarios para impedir la entrada y la comercialización de estas mercancías y fomentar la cooperación internacional necesaria para evitar la exportación de mercancías ilegales a la Unión Europea. No obstante, es prioritario desarrollar un equilibrio entre la protección de la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual y una reglamentación ajustada.